to znaczy za niskie ceny? Jeżeli jest to mechanizm rynkowy, to on reguluje poziom ceny.

Musimy zadbać o to, żeby przemysł w Europie był, istniał i rozwijał się. Zatem w tej chwili, mając pętlę na szyi, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że bez podpisania zobowiązań międzynarodowych niczego nie uzyskamy.